Monsieur le Président, le rapport de M.

En effet, son rapport réclame des moyens accrus pour que l'Union européenne puisse mieux réaliser ses objectifs tels que définis par le traité de Lisbonne. Il pose avec force la question des ressources propres et donc, en fait, la question de la liberté de notre institution, dans son acte politique fondamental, le vote de son budget. Il propose de prolonger et d'amplifier les politiques communes, et notamment la politique de cohésion qui a contribué fortement par le passé et pourra continuer dans le futur à faire de l'Union européenne un modèle d'entente et de coopération entre les peuples. Avec le futur cadre financier pluriannuel, si le Parlement européen est entendu, la politique de cohésion pourra entrer dans une nouvelle phase grâce à la création des régions intermédiaires. De la sorte, nous proposons une nouvelle architecture de ce fonds qui renforce l'égalité des chances entre tous les territoires européens, quel qu'ait été leur passé économique, quelle que soit leur situation de handicap par rapport aux zones les plus développées, quelle que soit leur vulnérabilité face à la crise économique que nous connaissons aujourd'hui ou celle que nous serions amenés à connaître demain. La cohésion entre les différents territoires de l'Union européenne est un objectif essentiel, stratégique, dont dépend l'avenir même de l'Europe. Les propositions qui sont faites vont dans le bon sens et, si elles sont reprises, elles préparent valablement l'avenir. Monsieur le Président, le vote sur ce rapport de M.